borist hefur bréf frá fyrstu varaþingmanni framsóknarflokksins í reykjavíkurkjördæmi suður einar skúlasyni dagsett tuttugasta og önnur ágúst síðastliðnum þar sem hann segir af sér varaþingmennsku fyrir flokkinn samkvæmt þessu færast varamenn flokksins neðar á listanum upp um eitt sæti og fyrsti varaþingmaður flokksins